Hvala. Kar se tiče tega dodatnega vprašanja, omenjena dostopna cesta pravzaprav, do stanovanjskih, objektov, je v lokalni pristojnosti, zato v tem trenutku težko govorim, kako in kaj bi se stvari dalo urediti, vsekakor pa, če je to pobuda z vaše strani, bomo preverili, kakšna je možnost, da se te stvari uredijo tako, da bodo lokalni prebivalci čim bolj zadovoljni, ker se zavedamo, da je res v poletnih mesecih, malo pred in malo po sezoni obremenitev na tem območju, res velika.